hvaða hugmyndir ég og mín skoðanasystkin sjáum fyrir okkur og möguleika á fjölbreyttum sviðum atvinnulífs í raun er þar allt milli himins og jarðar og sérstaklega veðja á framsæknar tækni og þekkingargreinar sem almennt er nú talið á fjölbreytni á nýsköpun í litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem yfirleitt á byggðu bóli er talin svona framsækin atvinnustefna og nútímaleg en ekki þessi undarlega staða sem uppi er á íslandi að það er eins og við séum að uppgötva iðnbyltinguna hina gömlu núna og sjáum helst ekkert í því nema bara álbræðslur gamla iðnbyltingin gekk þó út á alls konar verksmiðjur og járnbrautarteina og ýmislegt en hér á íslandi þungaiðnvæðing tuttugasta og fyrstu aldarinnar sjálfstæðisflokkinn það er bara að bræða ál það er ekkert annað sem kemst að það er alveg með endemum ég til dæmis hef fagnað og stutt uppbyggingu aflþynnuverksmiðju á akureyri af hverju af því að það er meðalstór iðnaðarkostur sem smellpassar inn í það samfélag notar hóflegt magn af orku mikið af heitu og köldu vatni hrein framleiðsla hátæknistörf og hefur allt með sér það bara ósköp einfaldlega er þannig að við tökum afstöðu til þeirra hluta sem í boði eru viljum stuðla að fjölbreytni og nýsköpun en ekki sitja bara föst í þessari eymd nauðhyggjunnar að íslendingar eigi enga aðra kosti í stöðunni en að falbjóða orkuna á útsöluverði og leggja íslenska náttúru undir að henni óbættri hún er ekki metin á eina einustu krónu eins og erlendir aðilar hafa bent okkur á að vanti inn í útreikninga um þjóðhagslega heildararðsemi þessara framkvæmda af hverju hefur til dæmis ekki verið gerð sú breiða úttekt á þjóðhagslegri arðsemi stóriðjufjárfestinganna sem efnahags og framfarastofnun evrópu hefur lagt til við íslensk stjórnvöld í mörg ár þolir það ekki dagsins ljós hversu lítill nettó virðisaukinn er að lokum sem eftir verður í íslenska hagkerfinu þegar við tökum þarna inn á okkur dýrustu störf í heimi sem það er að byggja þau upp með þessum hætti er það álitlegt fyrir skuldsettasta hagkerfi innan efnahags og framfarastofnunarinnar að veðja á þá tegund atvinnuuppbyggingar þar sem hvert starf kostar fleiri hundruð milljónir í fjárfestingu